lengdan fund alveg heilshugar og vonast til þess að hann standi fram í nóttina því fundur sá sem hér var haldinn í gærkvöldi var mjög góður það fóru

okkur hefði miðað getur ef við hefðum lengt þennan fund ögn þannig að ég bar hvet til þess að fundur nú í kvöld standi jafn lengi og þarf